frú forseti ég legg fram fyrirspurn til hæstvirts heilbrigðisráðherra um bráðaþjónustu við heilbrigðisstofnun suðurnesja í reykjanesbæ það er kunnara en frá þurfi að segja að lengi hafa verið uppi kröfur á suðurnesjum um það að veitt yrði tuttugu og fjóra klukkutíma bráðaþjónusta á skurðstofum á heilbrigðisstofnuninni þessi þjónusta yrði veitt alla daga ársins og ekki þurfi að koma til þess að flytja þurfi fólk sem auðveldlega hefði verið hægt að sinna heima á landspítalann í reykjavík vegna skorts á þjónustu skurðstofu öryggið sem sólarhringsþjónusta á skurðstofu veitir fyrir alla aðila sem á þurfa að halda og þá er ég bæði að tala um sjúklingana sem þurfa á þjónustunni að halda og ekki síður heilbrigðisstarfsfólkið sem vinnur við þær aðstæður að bráðatilfelli getur hitt á lokun á skurðstofu að öryggið sem sólarhringsþjónusta veitir er ómetanlegt fyrir þetta fólk og því er von að spurt sé hér hvort ekki standi til að auka fjárveitingar til heilbrigðisstofnunar suðurnesja í reykjanesbæ þannig að hún geti sinnt þessari sjálfsögðu þjónusta sem við heimamenn köllum svo það að skurðstofan er ekki alltaf opin getur haft áhrif á hvort sú þjónusta sem í boði er á heimaslóðum er valin eða ekki þetta hefur þau áhrif á ímynd heilbrigðisstofnunarinnar og hvort fólk telur hana geta veitt fulla þjónustu alltaf það nægir að nefna að á heilbrigðisstofnuninni hefur verið mjög góð og öflug fæðingardeild sem hefur getið sér gott orð um allt land bæði fyrir viðmótið sem þar er og þá þjónustu sem veitt er en opnunartími á skurðstofu er einn af eða þáttum sem verðandi foreldrar velta fyrir sér þegar kemur að því að velja hvar skuli fæða barn og það er afar mikilvægt fyrir þá sem nýta þessa þjónustu að vita að skurðstofan væri alla opin ef eitthvað óvænt kemur upp á akstur með sjúklinga á reykjanesbraut til reykjavíkur sjúklinga sem hægt væri undir venjulegum kringumstæðum að meðhöndla heima getur aldrei og kemur á engan hátt í staðinn fyrir skurðstofuþjónustu og á aldrei að vera útreiknaður valkostur á móti því að meðhöndla sjúklingana heima